Hvala lepa. Vstal sem, zdaj bom še povedal. Gre za zavajanje. Na to moram opozoriti. Namreč, predsednik vlade v prejšnjem mandatu, Miro Cerar, je naredil vse, da bi se ta, odločba uresničila in pravzaprav vse do pred volitvami je kazalo, da bomo to dosegli. Tako da mislim, da je neosnovano in neupravičeno, da se na tak način komentira, sploh pa poslancem, nihče ne narekuje, kako bodo, reagirali in presojali in v tem smislu je tudi, nekorektno od kolega Lisca, da na tak način sklene svojo razpravo.